Tenemos el marco jurídico, tenemos el Tratado de Lisboa ―su artículo 174, tercer párrafo―, tenemos la cohesión territorial, que es el pilar nuevo que marca este Tratado, y, por lo tanto, tenemos los fundamentos jurídicos para salir al camino y ayudar a estas

Todas estas regiones comparten una problemática muy similar en materia de cultura, en materia de educación, en materia de transporte y en materia de medio ambiente. Concretamente, hay una desventaja que nos une a todas, que es la desventaja en materia de transporte. Yo provengo de unas islas, las Islas Baleares, donde el coste adicional por el transporte se ha calculado en un 20 Esto, sin ninguna duda, tiene repercusión en nuestra industria, en nuestra agricultura, en nuestros sectores estratégicos, en nuestro turismo y, en definitiva, en todo el sector empresarial, en todo el tejido empresarial. Y, por lo tanto, afecta a nuestra competitividad. Por eso, si luego nos fijamos en los recursos, como el agua potable o como el suelo, que es limitado, o como las materias primas o como la energía o como el espacio vital de estas zonas, veremos que conducen sin duda a un fenómeno de escasez y de falta de diversificación económica. Por esto, hacemos un llamamiento para que en las nuevas perspectivas financieras se tenga en cuenta la peculiaridad de estos territorios